ásamt mér eru flutningsmenn tillögunnar allir þingmenn í þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs tillagan er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra og félags og húsnæðismálaráðherra að undirbúa frumvarp til heildarlaga um málefni útlendinga sem leysi af hólmi lög um útlendinga númer níutíu og sex frá árinu tvö þúsund og tvö og lög um atvinnuréttindi útlendinga númer níutíu og sjö frá árinu tvö þúsund og tvö frumvarpið verði byggt á frumvarpi til laga um útlendinga sem lagt var fyrir hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþing og á skýrslu nefndar um málefni útlendinga utan evrópska efnahagssvæðisins frá árinu tvö þúsund og tólf sem unnin var af innanríkisráðuneyti velferðarráðuneyti og utanríkisráðuneyti í frumvarpinu verði kveðið á um a að réttindi til dvalar og atvinnu séu samræmd þannig að útlendingur fái aðeins gefið út eitt dvalarleyfi og að skýrt sé hvort það veitir heimild til atvinnu eða ekki b endurskoðun flokka dvalarleyfa og að réttindi milli sambærilegra flokka séu samræmd þar á meðal til fjölskyldusameiningar c að réttindasöfnun til búsetuleyfis fylgi einstaklingi ekki dvalarleyfi d bætta meðferð hælisumsókna og að hætt verði að refsa hælisleitendum fyrir að framvísa fölsuðum skilríkjum e stofnun sjálfstæðrar úrskurðarnefndar í málaflokknum frumvarpið verði lagt fram eigi síðar en í mars tvö þúsund og fjórtán

gerð grein fyrir öllum þeim þáttum semhér voru taldir upp það kemur fram að þessi tillaga byggist annars vegar á skýrslu um málefni útlendinga utan evrópska efnahagssvæðisins sem eins og fram kom í mínum lestri áðan var unnin var af nefnd innanríkisráðuneytis velferðarráðuneytis og utanríkisráðuneytis og hins vegar á frumvarpi sem byggðist á tillögum nefndarinnar og innanríkisráðherra lagði fyrir það er ég í mínu nafni fyrir hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþing hvers vegna er ég að flytja þetta mál jú að leggja áherslu á að þau grundvallarsjónarmið sem koma fram í umræddri skýrslu nái fram að ganga ég var ekki alls kostar ánægður með frumvarpið eins og það var lagt fram en þó hefðu þar verið stigin mjög mikilvæg framfaraskref það sem ég einkum var ósáttur við var að við náðum ekki samkomulagi um það í innanríkisráðuneytinu og velferðarráðuneytinu að sameina lagabálkana í einn ég hef vísað til þess áður í umræðu um þessi mál að bæði meiri hluti og minni hlutinn sem kom að málum lagabreytingum sem gerðar voru hér tvö þúsund og tvö og síðan nefnd sem skilaði áliti í ársbyrjun tvö þúsund og sex var á einu máli um að það væri æskilegt að sameina lagabálkana í einn álitsgerðir ýmissa aðila sem að þessum málum hafa komið og starfa

voru á þá leið einnig ég er að leggja áherslu á það hér í þessari þingsályktun og við gerum það þingflokkur v g að þessi afstaða verði endurskoðuð við nýju frumvarpi við leggjum líka til endurskoðun dvalarleyfisflokka og réttindasöfnun og um það voru ákvæði í lagafrumvarpinu sem lá hér

tengsla það eru lagðar til breytingar á málsmeðferð hælisumsókna og þar kveður við gamalkunnan tón sem ég hygg að við séum öll sammála um sem sitjum í þessum þingsal og höfum komið að þessum málum að það er mjög brýnt mjög mikilvægt að stytta málsmeðferð við viljum setja okkur það markmið að málsmeðferðin taki aldrei lengri tíma en sex mánuði síðan verði það bundið í lög að hafi hælisumsækjandi ekki fengið úrlausn sinna mála innan átján mánaða eigi hann rétt til dvalarleyfis af mannúðarástæðum óháð niðurstöðu máls hans það er með öllu ófært að málin séu að velkjast í kerfinu í sumum tilvikum árum saman það er hreinlega ekki boðlegt það hefur verið reynt á undanförnum árum og er enn reynt að stytta málsmeðferðartímann en við þurfum að gera enn stórátak í þeim efnum og setja okkur þennan hámarkstíma eins og ég gat um hér síðan er gert ráð fyrir því í okkar tillögum að sett verði á laggirnar sérstök kærunefnd í útlendingamálum þetta hefur komið fram einnig frá aðilum sem að þessum málum starfa rauði krossinn hefur ítrekað komið því sjónarmiði á framfæri og er það í samræmi við athugasemdir flóttamannastofnunar sameinuðu þjóðanna að svo ætti að vera þar segir í álitsgerð með leyfi forseta að því er varðar sjálfstæði og óhlutdrægni kærustigsins vekur það athygli okkar og áhyggjur að samkvæmt núverandi fyrirkomulagi heyrir útlendingastofnun undir dómsmálaráðuneytið sem síðan fer með kærumál og við beinum því þeim eindregnu tilmælum til íslendinga að meðferð kærumála hælisleitanda verði flutt til dómsyfirvalds sem er í raun og ber með sér að vera í raun fullkomlega sjálfstætt og óhlutdrægt ég vil taka það fram að nefndin sem vann skýrsluna sem ég vísaði hér til og vísaði til í þingsályktunartillögunni sérstaklega síðan sé ég það í fjölmiðlum að núverandi innanríkisráðherra hélt til noregs til að skoða málin fyrir sitt leyti þannig að ég vonast nú til að þetta verði niðurstaðan um það var síðan gerð tillaga í frumvarpinu sem lagt var fyrir þingið á hundrað fertugasta og fyrsta þinginu í niðurlagi greinargerðarinnar sem fylgir þingsályktuninni segir með leyfi forseta þegar lög um útlendinga og lög um atvinnuréttindi útlendinga voru sett árið tvö þúsund og tvö ríkti mikil óeining um niðurstöðuna bæði á alþingi og í samfélaginu fjölmargir umsagnaraðilar lögðust gegn því útlendingalagafrumvarpi sem síðar varð að lögum og minni hluti allsherjarnefndar taldi ófært að samþykkja frumvarpið óbreytt hefur óeiningin að nokkru leyti litað málaflokkinn allar götur síðan þótt svörtustu spár hafi ekki ræst og miklar betrumbætur verið gerðar á lögunum síðan þær tillögur sem hér er gerð sérstök grein fyrir eru settar fram með það að leiðarljósi að sátt geti náðst um nauðsynlega heildarendurskoðun laganna og sameiningu laga um útlendinga og laga um atvinnuréttindi útlendinga í þessum tillögum felst því engin bylting á málaflokknum sumar breytinganna fela í sér lögfestingu á núverandi framkvæmd auk þess sem réttarstaða einstaklinga sem koma frá löndum utan e e s er skýrð tekin væru af tvímæli um í hvaða tilfellum nánum aðstandendum eða öðrum sem hafa sérstök tengsl við landið er heimil dvöl réttur barna yrði styrktur og málsmeðferð bætt réttur barna yrði styrktur og málsmeðferð bætt þetta eru lykilatriði eftir stendur að fram þarf að fara ítarleg umræða bæði á alþingi og í samfélaginu um langtímastefnumótun í málaflokknum í þeirri umræðu þarf að takast á við ýmsar siðferðilegar spurningar sem vakna í tengslum við fólksflutninga og hvernig íslensk stjórnvöld vilja snúa sér andspænis þeim álitaefnum flutningsmenn hvetja ríkisstjórn og alþingi til að leiða slíka umræðu af þekkingu og yfirvegun og lýsa sig reiðubúna til þátttöku í henni að sama skapi telja flutningsmenn til mikils unnið að ná sátt um þau atriði sem hér hefur verið tæpt á þannig að setja megi ný og betri heildarlög um málefni útlendinga útlendingum stjórnsýslu og samfélaginu í heild sinni til hagsbóta ég legg til hæstvirtur forseti að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til allsherjar og menntamálanefndar alþingis